Deux dernières remarques il faut parler, au niveau international, avec les acteurs concernés.

y aider. Il faut anticiper avant même d'être d'accord, si nous y